Voorzitter, vandaag blijkt opnieuw hoe wereldvreemd de milieufundamentalisten in ons Parlement zijn.

Dat werd eerder door het Europees Parlement afgewezen, maar onze 'milieudrammers' weten kennelijk van geen ophouden.

Alle vooruitgang en Europese ondernemingskracht wordt door GroenLinksers opgeofferd aan het milieu.

Ik zou bijna medelijden met hem krijgen, ware het niet dat zijn woorden en daden zeer schadelijk zijn voor onze toekomst in het algemeen, en die van onze ondernemingen in het bijzonder, zoals de luchtvaart. Vergeet daarbij niet dat deze ondernemingen vandaag zorgen voor onze onmisbare banen niet onbelangrijk in deze economisch moeilijke tijden, dunkt me.